Hvala za besedo. Bi dal en prvi odziv. Bi začel nekako s tistim, ker so bili omenjeni nekateri zneski, se pravi, ta dvesto štiriintrideset, dvesto štiriinštirideset in tako naprej. Zdaj predvidevam, da tukaj ne gre za invalidske pokojnine, ampak za nadomestila, tako da to verjetno mora biti v štartu jasno, zaradi tega ker invalidska pokojnina ima, se pravi, predviden višji izhodiščni znesek in nadomestila se v bistvu izplačujejo takrat, kadar je kadar ima nekdo manjšo zmožnost za delo, se pravi, je še dela zmožen, ampak ne v takšnem obsegu oziroma ne za tista dela, pa ne za toliko časa morda, kot bi bil tisti, ki, se pravi, je popolnoma delovno zmožen. In v teh primerih imamo, se pravi, eno situacijo, ko je nekdo torej brez dela prijavljen na zavodu, je to nadomestilo nekoliko višje, v primeru pa, da ima, da si pridobi delo, v tem primeru je ta nekoliko nižji, ampak je namenjen, lahko rečemo, do določene mere, da mu izboljša njegov socialni položaj. Zato so tudi tej zneski sorazmerno nizki. Druga reč. Odprt je v tem primeru en člen. To, kar si je vlada zastavila kot cilj, kar izhaja tudi iz koalicijske pogodbe in je tudi potem koalicija nekako potrdila, potrdila je seveda izhodišča, ne še celotnih sprememb, ki se bodo zgodile, ampak izhodišča, o katerih se lahko pogovarjamo. Ta izhodišča so bila potem predstavljena na Ekonomsko-socialnem svetu in tu bi posebej izpostavil, da je s strani socialnih partnerjev bilo izrecno naročeno, tudi v času, ko smo se pogovarjali o NRP-ju oziroma Nacionalnem reformnem programu, da v tem delu, ko se pa pogovarjamo o pokojninskem sistemu, da pričakujejo raven soglasja. Se pravi, da ne gre zgolj za to, da se posvetujemo, da se usklajujemo, pogovarjamo, ampak dejansko socialni partnerji pri tako občutljivih temah pričakujejo soglasje. Zaradi tega tudi zelo pomembno, da seveda pelje ta proces, kolikor je le mogoče seveda vlada, ker je tudi vključen celoten proces od tega, kako se zadevo pripravi, kako se potem razpravlja v okviru Ekonomsko-socialnega sveta in tako naprej. In tukaj po prvi predstavitvi teh izhodišč je bila tudi nemudoma ustanovljena pogajalska skupina. Ta pogajalska skupina zdaj v naslednjih dneh bo dobila tudi člane z vseh teh strani in se bomo intenzivno srečevali, ravno z namenom, da se dela na vsaki izmed teh rešitev. V vašem primeru tak pristop načeloma ni možen, glede na to, da tudi niste člani Ekonomsko-socialnega sveta in mi bi dejansko ta postopek radi peljali tako, kot so nam tudi položili socialni partnerji na srce, da bomo jih pri tem upoštevali, poslušali, soočili različne poglede, različne izračune, zaradi tega, ker morebitne napake, kadar se takšne stvari delajo, seštevajo v desetinah ali pa stotinah milijonov evrov lahko. Druga stvar, ki je pa tudi zelo težavna, so pa morebitne, morebitne kakšne krivice oziroma nepravičnosti, ki bi se zgodile pri hitrih potezah ali pa ne dovolj premišljenih, ki lahko pripeljejo do tega, da nikoli ne bo možno potem spet normalno uravnotežiti tega sistema in nam dejansko začne, ga lahko spravimo v bistvu k stečaju. Predlogi, ki jih je tudi vlada pripravila, nekako naslavljajo tudi to področje, o katerem govorite danes vi, ki so nekako del takega predloga, le na nekoliko drugačen način. In zakaj na drugačen način? Zaradi tega, ker se nekako upošteva to tako imenovano zavarovalniško načelo, se pravi, da se gleda, koliko je nekdo vplačal v oziroma vplačeval v sistem, koliko časa je to trajalo, in od tukaj naprej potem nekako vse te lestvice med sabo uskladiti na način, da bodo delovale korektno in pošteno, se pravi do vseh državljanov oziroma tistih, ki potem koristijo pravice iz sistema. Tu bi zagotovo veljalo omeniti, tudi sami ste omenili tole minimalno pokojnino za štirideset let pokojninske dobe. Pri prilagoditvah iz eden izmed razmislekov, ki smo ga imeli na Ministrstvu za delo, je, da se s to, se pravi odmerni odstotki v tolikšni meri tudi prilagodijo, da se ta dejansko absorbira. Kaj to pomeni? To pomeni, da bi radi nekako težavo, ki se je pojavila, se pravi, da je velika razlika med tem, ali ima štirideset let pokojninske dobe, ali pa imaš, ti morda manjka samo en mesec, da ta zob, ki se je zdaj zgodil, za katerega ocenjujemo, da je nepravičen, nekako prestavi tako, da bo spodaj in bo dejansko za vsak dodaten mesec dela na razpolago nekaj več, se pravi sorazmerno več, ne pa bistveno, bistveno manj ali pa bistveno več. Se pravi, da nekako se ravnamo po neki sorazmernosti in na tak način smo tudi rešitvi pripravljali, tako da s tega vidika, ko govorimo ravno o invalidskih pokojninah, ko pride do poškodbe pri delu oziroma pride do poklicne bolezni, trenutno je ta odmerni odstotek sedeminpetdeset cela petindvajset, tu smo si zamislili prehod na triinšestdeset odstotkov. Potem, kar se tiče invalidske pokojnine, kadar pride do poškodbe zunaj dela imamo sicer različno - za moške šestintrideset odstotkov, za ženske devetintrideset, poenoten je pri enainštirideset odstotkih, se pravi spet nekoliko višje. Ko pa govorimo o nadomestilih, se pravi, ne o invalidskih pokojninah, in to moram ponovno poudariti, govorimo o nadomestilih, ki so, imajo drugačno naravo in drugačen namen, in v primeru, ko je recimo zavarovanec vključen v zavarovanje, je ta odmerni odstotek, ravno tako bi dvignili sedeminpetdeset cela petindvajset na triinšestdeset. V primeru, ko pa ni vključen, pa ta, ki je trenutno postavljen kot minimalna odmera pri šestindvajset, da bi se ta dvignila na devetindvajset in pol odstotka, kar pomeni, da v vsakem primeru govorimo o približnih dvigih za prihodnje upokojence, ki so tam nekje pet do petnajst odstotkov glede na trenutno situacijo. Pokojninske spremembe se delajo načeloma za naprej za naslednje generacije, za tiste, ki so pa prejšnje generacije, se pa načeloma poskrbi z neko indeksacijo. V letošnjem letu, kot veste, bo sicer indeksacija dvakrat, bo redna in izredna. Ena je bila že narejena dvacelasedemodstotni dvig, druga bo pa, se pravi, ob koncu leta. Tukaj je treba tudi vedeti, da pokojninski sistem je ena, je verjetno ena izmed največjih civilizacijskih pridobitev vseh časov. To je v bistvu ena pridobitev, ki omogoča, da lahko tudi novi način življenja, ki predpostavlja, da veliko ljudi, lahko rečemo, urbaniziranih v mestih nimajo, se pravi, ne živijo v tistem krogu družine, so pogosto izven, mladi tudi odhajajo bodisi v mesta, lahko grejo v tujino, kakorkoli že, da se za starejše, ki ne morejo več delati, poskrbi na primeren način in ta sistem je treba seveda tudi negovati. Trenutno je notri približno okrog šeststo dvajset tisoč upravičencev, se pravi, tisti, ki prejemajo sredstva iz tega sistema. Na drugi strani imamo pa tam nekje približno devetsto štirideset, devetsto petdeset tisoč tistih, ki vplačujejo. Med temi so recimo tudi tisti, ki vplačujejo potem tega, da prejemajo nadomestila za brezposelnost in tako naprej. Kar pomeni, da ta sistem tudi zaradi staranja prebivalstva je pod silovitimi tenzijami in tukaj bo treba paziti, da se bo, mislim še posebej paziti, da bojo ta razmerja, ko se bojo uravnavala dobro premišljena, da ne bi prihajalo do do težav v sistemu. Tukaj, ko je bilo rečeno tudi, da recimo kdor ni delal, lahko dobi tudi do dvesto evrov več, se pravi, če je invalidsko upokojen, ni tako velike razlike. Druga stvar, ki bi jo pa rad povedal, kar ni pomembno praktično, da ni tako velike razlike, ampak druga stvar je tu pomembna, da dejansko, kot sem že uvodoma povedal, gre za povezavo glede na vplačila, in iz teh izplačil se odmeri neka pravica, razlika se pa potem črpa iz druge mreže, ki se imenuje v bistvu mreža, ki zagotavlja socialno varnost, tukaj zato jaz mislim, da je neprimerno, da se recimo en varstveni dodatek v eni točki, se pravi utemeljitev preko varstvenega dodatka, označi kot neko podel način razlage. Ker varstveni dodatek je tam ravno zato, da tistim, ki nimajo zadosti ravni socialne varnosti in nimajo dovolj pravic, ki bi izhajale iz zavarovalniškega sistema, kar pomeni, da so manj vplačevali kot drugi, pridobijo neko pravico, ki jim zagotavlja vsaj neko osnovno socialno varnost, da lahko preživijo, in to je v bistvu namen tega. In da nekdo zaprosi za za varstveni dodatek ali pa dobiva neke koristi, se pravi, iz oziroma neke pravice transferne tudi iz sistema socialne varnosti. Daleč od tega, da je sramotno. Ta sistem je tam, zato da se ga ljudje poslužijo, zato smo ga naredili, zato je ta mreža tam, zato da ne bi kdorkoli ostal, kot bi temu rekli od zadaj. od tu naprej morda še ena reč, se pravi, zasledil sem tisto vašo misel, da je ena izmed strank poslala svoj opomnik menda tudi drugim poslancem. Jaz mislim, da to niti ni slabo, zaradi tega, ker v osnovni fazi to prispeva k kakovosti razprave. Mislim, če bi si vsi zmenjali mnenja, opomnike, preden bi prišlo do do razprave v Državnem zboru, jaz mislim, da bi da bi bila razprava odlična in bi to res prispevalo k temu, da bi prišli tudi do boljših rešitev. Ampak iz tistih razlogov, ki sem jih povedal že prej, pa verjetno se bom tudi še kaj oglasil, seveda vlada tega predloga ne podpira. Hvala.